schnell und effizient auch erledigt werden müssen. Deshalb sind hier die 16 Dienstposten für uns eine Grundvoraussetzung dafür, ob der Austrittsvertrag oder der harte Brexit auch vom Gericht gelöst werden kann und nicht von anderen Instituten. Wir haben im heurigen Jahr endgültig die 5 Kürzung des Personals durchgezogen, auch das Parlament hat seine Dienstposten um 5 gekürzt. Das ist natürlich